Mijn grootvader zaliger had een eenmanszaakje voor de import van kantoorartikelen en reisde elke twee weken vanuit Nederland naar Brussel en Parijs, aanvankelijk op de fiets, om zijn producten te halen.

Vol met stempels, getuigen van lange wachttijden, de plicht om deviezen aan te geven, geld om te wisselen. Hij zou Schengen omarmd hebben, want het zou zijn leven zoveel makkelijker gemaakt hebben.

En als er elf problematische situaties in Europa zijn, dan is het duidelijk dat Schengen onder druk staat in de geest. Het is de kern van het Europese project. En als u zegt dat de situatie in Nederland niet problematisch is, dan ben ik toch verbaasd. Want het bestrijden van criminaliteit doen wij niet alleen maar in de grensstreek, mevrouw Malmström, maar dat doen wij overal in Nederland. Dus om aan te sluiten bij mijn collega van GroenLinks als het eruitziet als grenscontroles, dan zíjn het waarschijnlijk grenscontroles.